Predpoklad, že inovatívne formy financovania zmysluplných projektov transeurópskych dopravných a energetických sietí prinesú rýchlejšiu realizáciu týchto projektov, technologický pokrok a nárast pracovných možností v Únii, sa môže naplniť len pri skutočne dobre manažovanom nakladaní s použitými finančnými prostriedkami. Odskúšanie nových mechanizmov v pilotnej fáze je určite prejavom istej opatrnosti pri realizácii tejto myšlienky. A preto by už od počiatku mala Európska investičná banka aj Európska komisia spolupracovať s nezávislými expertnými pracoviskami, aby už v tejto fáze nastavila navrhovaný systém na dlhodobo udržateľnú a efektívnu úroveň s minimálnymi rizikami.